Jejich let byl zrušen ze dne na den a postiženi samozřejmě byli i zaměstnanci společnosti. Zmíněný letecký dopravce slíbil odškodnit cestující, kterých se rušení letů týká. Toto odškodnění ovšem neobsahuje jasnou povinnost přesměrování cestujících k jiným dopravcům.

Tuto povinnost přesměrování přitom obsahuje mimo jiné revize nařízení o právech cestujících v letecké dopravě, kterou Evropský parlament projednal již v roce

Výzva Radě, aby se konečně dohodla na nové úpravě nařízení, je proto více než na místě.